Bom poudaril dva ključna cilja, ki smo jih zasledovali, in bom tem verjetno odgovoril na večino tega. Zdaj, po dolgih letih proračunskih primanjkljajev in povečevanje javnega dolga šele v letu dva tisoč sedemnajst, prvič, izkazujemo minimalni, ampak res minimalni nominalni presežek nič cela en odstotek. V letu dva tisoč osemnajst nominalni presežek z izrednimi prihodki, da tako rečem, iz naslova privatizacij izrednih dividend v višini nič cela osem. V letošnjem letu, v letu dva tisoč devetnajst merjeno v po ESA standardu in to, kar bomo poslali v Bruselj, ničcelapetinpetdesetodstotni presežek oziroma v našem, da bom direktno primerjal jabolko z jabolki, nič cela štiri odstotka in ni nobenih izrednih dejavnikov. Torej v tem delu je vlada sledila ključnemu cilju proračunskega presežka. Bom še enkrat ponavljal, proračunskega presežka. Lahko bi seveda naredili to primerjavo z vašim letom trinajst, tako kot ste rekli, lahko bi naredili primerjavo še s kakšnimi sosednjimi državami, ne. To bi bilo zelo dobro narediti, to bi bilo dobro pravzaprav tudi, da bi poleg nas naredil še kakšen svet, ki to računa, in bi ugotovili krepke proračunske primanjkljaje ravno tako v letih konjunkture, kot je pri nas. Na drugi strani smo sledili drugemu ključnemu cilju, to je aktivnemu zmanjšanju javnega dolga. Smo v Evropi prva, če ne druga, tam nekje se delimo z Irsko, najuspešnejša država po zmanjševanju javnega dolga, merjeno v relativnem deležu na gospodarsko rast oziroma drugače rečeno, bruto domačem proizvodu. Ja, pa saj to je tako povsod, saj tudi tista vrednost, s katerim ste govorili, povsod drugod, prihaja večinoma iz gospodarstva, ne. Saj to je jasno, saj ta metodologija je identična povsod. In mi v tem delu aktivno zmanjšujemo ne samo relativno, ampak tudi absolutnem deležu. In bo v letošnjem letu predvidoma javni dolg znašal šestinšestdeset cela šest odstotka. Do konca mandata, jaz mislim že prej, bo šest odstotkov bruto domačega proizvoda, če tako merimo, čakajo nas pa v tem delu strukturni dogodki, da tako rečem, strukturne reforme. In nekaj od teh sem jih že naštel. Na našem področju bojo tri, ne, davčna optimizacija, ki bo to pognala, preoblikovanje KAD-a v demografski sklad, pa še kakšen ukrep na pokojninskem in zdravstvenem področju bo potreben. Ampak trend je ta pravi. Ne bi se strinjal z vašo oceno krize, ne. Tudi Evropska centralna banka, sam guverner Draghi v svari pred uporabo besede kriza. Glejte, recesija, tehnična recesija ali pa kriza so popolnoma različni pojmi. Mogoče bo kje se pojavilo kakih državah tehnična recesija, primanjkljaj del zaporednih kardalij. Noben pa ne govori o krizi. In tudi v našem delu jaz ne vidim v devetnajst, če se ...